A mi modo de ver, el ACTA acierta en la identificación de los problemas, es decir, la falsificación de productos de consumo y las infracciones a los derechos de propiedad intelectual, pero los instrumentos que propone no son los adecuados.

Porque es un error no distinguir entre bienes de consumo y bienes culturales, y no distinguir entre uso personal y uso con finalidades comerciales. Porque votar en contra del ACTA significa proteger a los autores y a los usuarios, porque no se trata de grupos antagónicos, y porque hay que hacer una apuesta más decidida por la innovación para encontrar las respuestas que garanticen el respeto de los derechos de los creadores y de los de los ciudadanos. Y, por todo ello, mañana nuestro Grupo votará en contra de este Acuerdo. Por último, no quiero dejar la palabra sin reiterar mi felicitación al ponente, David Martin, por su buen trabajo y el esfuerzo por un buen debate.